Dodatočná argumentácia, ktorá mala pred širokou verejnosťou odôvodniť tento prepad televízneho štúdia a vykradnutia televíznej techniky, sa ukázala ako falošná. Oficiálne izraelské orgány totiž pred prepadom televízneho štúdia nikdy palestínske orgány neupozornili na to, že by im využívanie frekvencií na prenos televízneho signálu spôsobovalo nejaké technické problémy. Neinformovali o tom ani spoločný technický výbor zriadený dohodami z Osla.